Hemos terminado con esta intervención el turno de la caza del ojo del presidente, en un debate que creo que ha sido de los más fascinantes que me ha tocado presidir.